Ja, podobnie jak pan poseł Rangel, cieszę się z tego, iż uniknęliśmy radykalizmu i przyjęcia okręgu transnarodowego gdyż z punktu widzenia legitymacji Parlamentu Europejskiego znacznie lepszy jest wybór posłów w krajach członkowskich i tego też należy uniknąć w trakcie prac nad prawem wyborczym. W zaleceniach pani poseł Hübner i pana posła Leinena jest sporo dobrych propozycji, między innymi te, które dotyczą przejrzystości procesu wyborczego, terminów.

Chodzi tu przede wszystkim o centralizację wyborów, o obowiązek umieszczania logo przynależności na poziomie europejskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To tłumi nowe inicjatywy polityczne. Naszym zdaniem powinno być to prawo, a nie obowiązek. Cieszę się z wystąpienia pani minister, bo to pozwala określić możliwe pole uzgodnień. Tak, jest szansa na uchwalenie nowego prawa, ale takiego, które będzie zgodne z tradycjami konstytucyjnymi państw członkowskich i będzie zapewniać polityczną wolność.